Cetățeanul moldovean Vadim Pisari, de doar 18 ani, a fost ucis la punctul de control Vadul lui Vodă, de un militar rus din trupele de menținere a păcii. Acest incident a bulversat întreaga societate și a trezit un sentiment de nesiguranță în rândul ei. Tragedia ne reamintește că la porțile Uniunii Europene se află un conflict înghețat, iar nesoluționarea sa întârzie apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Soluționarea conflictului transnistrean impune transformarea misiunii de menținere a păcii în una civilă, cu mandat internațional.